Le Cameroun est une mosaïque ethnique, linguistique et religieuse très fragile. Paul Biya est sans doute allé trop loin dans le processus de centralisation, alimentant ainsi le ressentiment des populations anglophones de l'Ouest et le séparatisme musulman du Nord. Mais ce séparatisme est alimenté et instrumentalisé par des puissances extérieures.

Quand je regarde les autres pays, le Cameroun fait bonne figure. Le président camerounais sait sans doute qu'il ne peut monopoliser le pouvoir jusqu'à sa mort, mais il est pris dans des logiques de pouvoir et de succession. Il sait que, pour l'intérêt de son pays, un processus de transition démocratique et de décentralisation, combiné à un plan de sécurité et de développement, est incontournable. Il faut donc l'y aider, mais de manière discrète et utile.